voru skýr þjóðin sagði nei við þeim samningum sem ríkisstjórnin barðist fyrir og kláraði hér undir lok síðasta árs þessi skýra niðurstaða er stór áfangi fyrir íslensku þjóðina í icesave deilunni hún styrkir málstað og samningsstöðu íslands því á laugardaginn var sýnd órofa samstaða um að standa gegn hvers konar pólitískum afarkostum og þvingunum ríkisstjórnin hafði ekki burði eða afl í sér til þess að standa gegn hótunum og ýmsum þvingunum sem við urðum vitni að allt frá haustinu tvö þúsund og átta og því koma það á endanum í hlut íslensku þjóðarinnar að stíga fram og segja nei og það gerði hún hressilega á laugardaginn forustumenn ríkisstjórnar íslands hafa oft og ítrekað sagt úr þessum ræðustól að þeir vildu og ætluðu að bera ábyrgð á icesave lögunum með leyfi forseta það er ég sem tek á mig ábyrgðina pólitíska ábyrgð á því að hafa farið með þetta verk svona komst steingrímur j sigfússon hæstvirtur fjármálaráðherra að orði í ræðu um málið á síðasta ári þær ábyrgðaryfirlýsingar sem forustumenn ríkisstjórnarinnar hafa ítrekað gefið hljóta enn að vera í gildi og nú er spurningin þessi hvernig ætlar íslenska ríkisstjórnin að axla þá ábyrgð þá ábyrgð sem hún svo mjög óskaði eftir að fá að axla allt fram undir lok síðasta árs virðulegi forseti ríkisstjórnin hefur misst allt traust hún hefur brugðist fólkinu í landinu hún hefur brugðist gagnvart atvinnulífinu og hún hefur brugðist gagnvart heimilunum þróunin í endurnýjuðum viðræðum sýnir að hún brást einnig hrapallega í hagsmunagæslu í icesave málinu ríkisstjórnin stendur þess vegna á algjörum brauðfótum og ég öfunda ekki ríkisstjórn sem þarf að horfast í augu við þá falleinkunn sem níutíu og þrjú prósent þjóðarinnar hafa gefið henni það var hvorki ég né stjórnarandstaðan sem batt líf þessarar ríkisstjórnar við niðurstöðuna í atkvæðagreiðslunni það voru stjórnarliðar sem gerðu það það voru einstakir ráðherrar sem gerðu það jafnvel þótt ég hafi verið þeirrar skoðunar að líf ríkisstjórnarinnar væri ekki undir í þjóðaratkvæðagreiðslunni heldur fyrst og fremst framtíðargildi þeirra laga sem þar var tekist á um er það engu að síður þannig að framtíðarlíf ríkisstjórnarinnar hlýtur að velta á því trausti sem íslenska þjóðin ber til hennar og ríkisstjórn í þessari stöðu nýtur ekki trausts þjóðarinnar hún hefur brugðist í hagsmunagæslunni hún hlýtur að þurfa að hugsa sinn gang og hér velti forsætisráðherra upp þeirri spurningu hvort við í stjórnarandstöðu værum tilbúin til að axla okkar ábyrgð ég skal taka af allan vafa um það sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn í kosningar hvenær sem forsætisráðherra vill boða til þeirra strax eftir sveitarstjórnarkosningar skulum við fara í kosningar og raða hér upp spilunum á ný ekki skal standa á mér að ganga til kosninga þegar forsætisráðherra vill og betur færi á því að það gerðist fyrr en síðar það er hins vegar ómaklegt þegar því er haldið fram að stjórnarandstaðan hafi brugðist í samstöðu um að leysa icesave málið vegna þess að við höfum staðið þétt að baki samninganefndinni en það skiptir máli hvar við erum stödd í viðræðunum hverjar eru kröfur viðmælenda okkar í icesave deilunni hér kom fram hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það þyrfti að leiða málið til lykta þannig að það fengist sanngjörn skipting þjóðanna þá skulum við hafa þetta í huga bretar vilja fá höfuðstólinn greiddan bretar vilja fá fjármagnskostnaðinn sinn greiddan bretar ætla enga áhættu að taka af framtíðarvirði eigna landsbankans bretar vilja ekki taka áhættu af gildi neyðarlaganna bretar hafa viljað semja sig frá ragnars hall ákvæðinu þetta er staðan jafnvel þótt bretar hafi nú fallist á að innheimta ekki vaxtahagnað af lánunum til íslands menn þurfa að athuga það að nýtt tilboð breta sem svo er nefnt felur fyrst og fremst í sér það að þeir hafa fallið frá því að hafa hagnað af vaxtaálagi á lán til íslendinga er það þetta sem hæstvirtur forsætisráðherra er að tala um þegar hún minnist á sanngjarna niðurstöðu í málinu ég er þeirrar skoðunar að umboð íslenskra stjórnvalda hafi verið þrengt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna það er skylda okkar hér á þinginu að hlusta eftir þeim skilaboðum sem þjóðin er að senda okkur við hljótum að taka þau skilaboð mjög alvarlega við hljótum að standa saman og verja íslenska hagsmuni gegn yfirgangi erlendra þjóða ég tek undir með hæstvirtum forsætisráðherra það er kominn tími til þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hætti að taka innanríkismál á íslandi upp á dagskrá og afgreiði lánsbeiðnina það eru engin rök eru engin lög er ekkert réttlæti